Señor presidente, primera ministra, el Parlamento Europeo no es una potencia extranjera en Rumanía, porque representa a los ciudadanos rumanos y porque usted viene de este Parlamento Europeo. Por eso, entiende muy bien cuánto nos preocupa el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. La animamos en su lucha contra la corrupción, pero marque usted la diferencia con el comportamiento de los Gobiernos de Hungría y de Polonia.

Porque, en la lucha contra la corrupción, hace falta un poder judicial independiente y un ministerio fiscal libre de injerencia en el Gobierno. Pero, además, este domingo tiene lugar en Rumanía un referéndum preceptuado por el que se acomete el objetivo manifiesto de impedir la mera posibilidad legal de matrimonio entre personas del mismo sexo. La animo a que tenga el coraje de decirle a los ciudadanos rumanos que usted no quiere para su país ninguna discriminación en el disfrute de derechos en condiciones de igualdad.